widzimy ciągle problemy.

Chrześcijanie nie zasługują na osobne wymienienie. Co więcej tak naprawdę biseksualiści są kimś bardziej zauważalnym dla Parlamentu Europejskiego niż Koptowie żyjący w stałym zagrożeniu terroryzmem, Koptowie, których kościoły płoną, jeżeli nie broni ich wojsko.